Herr Präsident!

Deswegen betrachten Sie einfach all das, was zuvor ausgeführt wurde, als von mir wiederholt.

Das war ein wichtiger Hinweis, weil wir gemeinsam zur Kenntnis nehmen konnten, dass die polnische Präsidentschaft der GSVP ganz besondere Bedeutung zumessen will.

Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, um auch in Partnerschaft mit der polnischen Präsidentschaft zu versuchen, hier tatsächlich einen Schritt nach vorne zu kommen. Ich würde das sehr begrüßen, wenn unser Parlament auch sehr aktiv auf den polnischen Sejm und seinen zuständigen Ausschuss und die in Polen an diesem Thema Interessierten zugehen würde, um dafür zu sorgen, dass wir hier tatsächlich Nägel mit Köpfen machen können.